Jestem zwolennikiem rozwiązań proekologicznych, ale oczywiście realnych.

Kosztowne, jeżeli chodzi o leczenie, utratę zdrowia, a w niektórych wypadkach życia. Opowiadam się za realnymi programami i za realnym monitorowaniem. W ramach tego monitorowania trzeba szukać także dodatkowych zachęt dla tych państw, które muszą ponosić koszty zmieniania swojego systemu energetycznego, bo rzeczywiście to w niektórych wypadkach buduje negatywne skutki dla kosztów życia, te bezpośrednie, płacone przez konsumentów. Ale podkreślam jeszcze raz, że dla nas dzisiaj, po to żeby osiągnąć realne cele, potrzebny jest dobry monitoring, skuteczne narzędzia i dobra motywacja.